Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Über die letzten 40 Jahre ist der Ostwind immer massiver geworden und über die letzten sieben Jahre immer unangenehmer. Es ist ein Wind des radikalisierenden Autoritarismus, des Staatskapitalismus und des nationalen Hegemoniestrebens. Neu ist die Entschlossenheit, jetzt den Westwind zu verstärken, und das wird ein Wind des Realismus und des europäischen Selbstbewusstseins. Dabei will ich klar sagen Basis ist nach wie vor unsere Kooperationsbereitschaft, aber es muss eine Kooperation sein mit klaren Kanten. Und dabei wollen wir, dass China eine Ein Europa Politik verfolgt, und wir werden das auch durchsetzen. Es ist richtig, dass das Verhältnis auf den Begriff der systemischen Rivalität gebracht worden ist. Dazu gehört, dass wir Dinge klar benennen, etwa wenn in Xinjiang der schlimmste Polizeistaat geschaffen wird, den es auf der Welt gibt, etwa wenn China Versprechungen macht beim letzten EU China Gipfel, die es dann nicht einhält, oder wenn China Multilateralismus sagt, aber nur eine Politik im Auge hat, die dem eigenen Nutzen dient. Wir müssen auch entsprechend handeln. Und deswegen bin ich klar dagegen, dass wir zulassen, dass hier ein Wohlfühlgipfel inszeniert wird. Es muss ein Gipfel werden, wie es Kommission und Rat gesagt haben mit klaren Ergebnissen.